Aujourd'hui, presque un an après, nous devons passer à la vitesse supérieure et tout mettre en œuvre pour que l'Europe soit source d'inspiration et force de propositions. C'est la raison pour laquelle j'invite le Parlement européen à prendre une position commune, forte et offensive en faveur de l'instauration, au niveau mondial, d'une taxe sur les activités financières. Avec la présidence française du G20, qui a fait de la régulation financière mondiale une priorité, l'Europe a une occasion unique d'être à l'avant garde d'une vision humaniste face à un monde en perpétuelle évolution. Avec une telle taxation, nous aurons là un instrument concret, utile et juste. L'Europe doit être au rendez vous et le Parlement européen aussi.